Az Európai Unió mindig képes volt a határain kívüli országok esetében kritikát megfogalmazni az alapvető jogok tiszteletben tarásának érdekében. Saját tagállamai esetében viszont a felvételt követően sok esetben tehetetlen volt. Nem lehet ez ma már így, hiszen ma már nemcsak a közös gazdasági alapelvek tartanak minket össze. Gál Kinga jelentése összefoglalja a legsürgetőbb és legfontosabb lépéseket a belső alapjogi védelem fejlesztésére. Hatékony jogvédelmi rendszerre van szükségünk, amelyet a Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően ki is alakíthatunk. Az állampolgárok alapvető jogainak sérelme nem maradhat következmények nélkül. El kell tudni számoltatni a jogsértőt tagállami és európai szinten is. Csakis egyet tudok érteni a Biztos asszonnyal abban, hogy a Bizottság éljen minden egyes indokolt esetben a jogsértési eljárás indításának jogával. Az eljárások kiegészítése blokkoló hatású eljárással az alapvető jogokat sértő tagállamok intézkedéseivel szemben egy hatékony eszközzé válhat a jogvédelem terén. Igen, kell, hogy a fogyatékosokat védjük, szükséges a diszkrimináció felszámolása és nem utolsó sorban az európai nyelvi sokszínűség védelme.